Egy megdöbbentő jelenségre szeretném felhívni a Parlament, illetve a Bizottság figyelmét, amit itt már képviselő kollégáim is ecseteltek. A helyzet abszurditása miatt tartozik ez szerintünk mind a Bizottság, mind a Parlament figyelmébe. Boldogi Olivér szlovákiai magyar lakostól megvonták a napokban szlovák állampolgárságát csak azért, mert felvette egy másik uniós tagállamét, történetesen a magyart. Ezzel azt üzeni Szlovákia, hogy egy uniós állampolgára, ha felveszi egy másik uniós állam állampolgárságát értéktelenné, nélkülözhetővé válik. Kérdés az, hogy használható e az állampolgárságtól megfosztás szankcióként egy állampolgár ellen, aki születése óta életvitelszerűen él az ország területén, a szülőföldjén, és ott fizet adót. Nem mondható, hogy a személy megszakította volna kötődéseit az állam felé. A jogfosztás ezen módja ellenébe megy a közösségi bizalomnak, és a szlovák alkotmánynak is, miszerint senkit nem lehet akarata ellenére megfosztani szlovák állampolgárságától. Ez a súlyos lépés az egész kisebbségi magyar közösséget rendszeresen érő megfélemlítések részeként tudható be. Az az üzenete, hogy a magyarok